Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten, lieber Herr Ratsvorsitzender, meine Damen und Herren! Nur drei Gedanken am Schluss.

Die Entscheidung liegt bei Ihnen, beim nächsten Parlament.

Ich will als zweitletzter Punkt nochmals dem finnischen Ratsvorsitz danken.

Wir haben durch einen Änderungsantrag die Haushaltsansätze für Verwaltung gekürzt, weil die Gehälter im nächsten Jahr nur geringfügig nach oben gehen.

Sie können sicher sein, dass dies bei allen Institutionen Parlament, Rechnungshof, Kommission, Europäische Schulen etc. nicht zu Übermut führt, sondern wir sehr genau prüfen, was für eine ordnungsgemäße Verwaltung Europas im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren notwendig sein wird.

Gestatten Sie mir Beim Thema Welche Rolle spielen die Spitzenkandidaten? funktional, nicht die Personen haben Sie keine Mehrheit hingekriegt.